Verejné obstarávanie sa javí ako účinný spôsob nakupovania tovarov a služieb pre verejný sektor umožňujúci úspešné dosahovanie primeraných cien a znižovania podozrení z korupcie. Do budúcnosti by bolo však dobré pracovať na zjednodušení mechanizmov procesu verejného obstarávania a usilovať sa takisto aj o skracovanie rozhodovacích lehôt.

Skúsenosti zo života nám však ukazujú, že dobrým riešením je aj zverejňovanie zmlúv na internete, čo nám dáva možnosť oboznámiť širokú verejnosť s týmito zmluvami a presvedčiť ju o výhodnosti uzatvorených kontraktov.